Frau Präsidentin!

Ich denke, das können wir alle außer Streit stellen. Und leider müssen wir immer öfter feststellen, dass jüdische Einrichtungen und jüdische Personen Angriffen ausgesetzt sind und die Dramatik ufert darin aus, dass heute Synagogen in Europa bewacht werden müssen. Das hat auch und ich weiß, dass wollen viele von ihnen nicht hören mit der Migrationskrise des vergangenen Jahres zu tun. Da ist durch unkontrollierten und völlig undifferenzierten Zuzug aus islamischen Ländern natürlich auch der radikale Islam in Europa eingewandert, und die leben natürlich ihre Ideologie hier auch aus. Eine weitere Betrachtung muss auch die Türkei finden. AKP Abgeordnete, die offen antijüdische Statements abgeben das kann es nicht geben. Und die Kollegen Storch hat es gesagt Es gibt auch vonseiten der Europäischen Union etwas, das nicht gerade zur Verbesserung des Klimas, auch in Europa, beiträgt, nämlich die Kennzeichnungspflicht jüdischer Produkte. Auch da sollten wir uns ganz schwer überdenken, ob das heute noch Sinn macht.